i do takich państw jak Indonezja, Filipiny, Wietnam dzisiaj nową umową dołączymy co bardzo cieszy kolejny kraj z Azji, bardzo istotny dla nas, Singapur. Od razu dodam, że tak samo cieszyłem się z umowy pomiędzy Unią Europejską a Kanadą. Według mojej oceny ochrona inwestycji, likwidacja podwójnego opodatkowania, tych rozmaitych barier celnych służy nie tylko oczywiście naszym partnerom, ale przede wszystkim nam.

Dodam natomiast, że procedury, którymi się posługujemy, są niestety bardzo uciążliwe.

Warto przy tej okazji zastanowić się, co zrobić, co uczynić, aby te procedury były prostsze, szybsze i transparentne.